Monsieur le Président, chers collègues, vous êtes et je suis très soucieux des droits d'information du Parlement par la Commission. La véracité de l'information, le recoupement des sources sont les conditions d'un jugement éclairé. Le recoupement des sources est absolument nécessaire pour un travail parlementaire.

Je pense également que le travail d'investigation parlementaire est fondamental, car on essaie en permanence de nous manipuler, de manipuler les représentants de la souveraineté. Je dois cependant vous dire que l'expérience de deux ans dans ce Parlement me fait douter de notre sincérité dans la recherche de la vérité. Je ne parle pas de la Commission, elle est sous influence, comme l'ont montré les travaux de nos journalistes d'investigation dans leur livre Circus politicus, qui a d'ailleurs reçu le prix de la presse internationale. Cette Commission nous manipule avec des informations fausses venues de la propagande d'États, de commissaires liés à des cercles d'intérêt occultes qui n'ont rien d'européens. Cette propagande est éhontée, scandaleuse, conduite par des agences de désinformation présentées comme des émanations de la société civile ou par ces sociétés secrètes travaillant pour des lobbies étrangers. Il y a suffisamment de précision dans le travail d'investigation fait par les journalistes. Je vous parle de notre Parlement, de notre manière d'accepter l'information donnée, d'avoir également un regard d'intelligence dans l'information qui nous est fournie. Nous sommes quantitativement plus que bien informés mais, qualitativement, sommes nous vraiment informés? Je vous pose la question. Nos services extérieurs, par exemple, ne travaillent pas les sources, ne recoupent pas le travail de renseignement fait par nos États. Par contre, il y a en France, par exemple, un véritable travail qui irrigue d'ailleurs le parlement national.

Le Parlement est le lieu de l'amplification de la propagande, de la voix mensongère, dite officielle. Nous écrivons des rapports, nous organisons des réunions, souvent dans tous les sens, mais sur le même ton et avec les mêmes gens, dans la même approche idéologique. Ce n'est pas une approche scientifique. Nos experts, soi disant indépendants, sont choisis dans le même mainstream de la pensée unique formatée dans le monde de la fiction contre la réalité. Ce faisant, nous distillons, sous couvert d'analyses, de la propagande et de l'idéologie qui, une fois transformées en décisions, expliquent la nocivité de l'action du Parlement qui poursuit la voie du mensonge. Revenons à la Commission, elle a toujours été du côté de la politique du chaos propagée par les États Unis, et cela sans reconnaître ses erreurs que, même aujourd'hui, l'exécutif américain reconnaît. Lors de la guerre en Iraq, la Commission, et particulièrement son chef, a été le fidèle relais, pire amplificateur des États Unis, et le saboteur de la politique de paix initiée par la France et l'Allemagne. Et du côté du Parlement, ce ne fut pas mieux. J'avais rencontré le président Brok, à l'époque, à la demande de la France il était favorable à cet axe Paris Berlin Moscou, mais la politique américaine a été suivie par le Parlement. En Libye, la Commission et le Parlement ont applaudi la chute d'un régime critiquable mais stable. Là aussi, un dictateur, et la paix, l'éducation, la santé, exemplaires pour un pays d'Afrique. Aujourd'hui, 50 dictateurs, la guerre et le chaos...

Au Proche Orient, Commission et Parlement réussissent le tour de force d'être à la fois hostiles à la seule démocratie de la zone je parle d'Israël tout en faisant les yeux doux aux États du Golfe qui insufflent le poison de l'islam radical jusque dans nos cités. Dans les Balkans, en Ukraine, dans l'espace post soviétique, la Commission et ce Parlement poursuivent toujours cette même politique et sont les fidèles alliés de l'OTAN contre les intérêts des États membres. Cet élargissement sans contours ni frontières élève partout des murs au lieu de construire des ponts entre l'ouest et l'est de l'Europe, faisant de notre continent, non pas la pointe de l'Eurasie, mais un pont avancé, instrumentalisé et vassalisé de l'Amérique. La Commission a une politique nuisible, par son information, à nos intérêts stratégiques. Ses choix ont toujours cherché à promouvoir le libre échange et la finance au détriment du développement du long terme dans l'investissement stratégique indépendant et souverain.

Je veux simplement vous dire un élément essentiel. L'Europe politique est apparue lorsqu'il y a eu l'invasion musulmane. C'est la première fois dans l'histoire qu'on parle d'Europe politique. Alors, Messieurs, vous êtes favorables aujourd'hui à cette invasion musulmane programmée par des lobbies étrangers, comme je l'ai montré par l'étude qui a été fournie à tous les parlementaires, présentée cette semaine et qui a été faite par l'école de guerre économique. Si une Europe politique doit survivre, elle se fera sans la Commission, et ce Parlement devra être l'émanation des parlements nationaux.